Die Situation auf der koreanischen Halbinsel macht uns sicher allen Sorgen. Mit Trump und Kim Jong un begegnen sich zwei unberechenbare Charaktere auf der Weltbühne der Geschichte. Die koreanische Bevölkerung hat sich mit der Wahl des Menschrechtsanwalts und Dialogbefürworters Moon Jae in klar für ein Ende des Säbelrasselns ausgesprochen. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Präsident Moon! Das zweite wichtige Wahlmotiv war die Wiederbelebung der koreanischen Wirtschaft und die Schaffung von guten Jobs. Und hier müssen wir zugeben, dass sich mit dem EU-Korea Abkommen die Handelsbilanz zuungunsten Koreas entwickelt hat.

Mit Blick auf unseren Anspruch auf fair trade sollte eine Partnerschaft nicht so verlaufen. Die Proteste gegen die schlechte Wirtschaftsentwicklung wurden von den bisherigen Regierungen dramatisch unterdrückt. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten landeten im Gefängnis. Die ILO-Kernarbeitsnormen sind nach wie vor nicht ratifiziert. Gesprächsversuche der Kommission die ich anerkenne auf der Basis des Nachhaltigkeitskapitels des Abkommens blieben wirkungslos.

So kann die neue Regierung gleich von Beginn bei der Durchführung von Reformen ermutigt und unterstützt werden.